Sto parlando di piante che producevano questo frutto qui il limone, questo agrume. In quest'Aula, che ha votato accordi di libero scambio, come il trattato UE Marocco, che però lo ha fatto senza assicurare requisiti di tracciabilità, requisiti di etichettatura del prodotto, siedono colleghi che molto probabilmente non hanno mai conosciuto il sapore di un vero limone, di un vero limone siciliano, eppure hanno agito, andando a colpire un intero settore produttivo. Io dico che le soluzioni esistono, ed esistono da decenni stiamo parlando della modifica della direttiva sulla tracciabilità, parliamo appunto di attivare delle clausole di salvaguardia, e sono delle cose che possiamo fare e che dovremmo davvero pensare di fare quanto prima.